Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěla v prvé řadě poděkovat kolegyni Žitňanské za zprávu, která se dotýká velmi důležitého a přesto často tabuizovaného společenského tématu, kterým je návrat lidí po dlouhodobé nemoci do práce. Zpráva poukazuje na to, že tato problematika má široké souvislosti nejen pro resocializaci, např. lidí dlouhodobě nemocných, po úrazech s trvalými následky, zaměstnanců s různým druhem postižení, ale i vzhledem k měnící se struktuře pracovního trhu se stárnutím populace. Zpráva zdůrazňuje potřebu individuálního přístupu a podpory zaměstnanců, ale také např. uzpůsobování pracovního prostředí, odstraňování bariér. Není jediný důvod, aby se nad lidmi kvůli jejich zranění či dlouhodobé nemoci zlomila hůl, ať již kvůli fyzickým nebo psychologickým bariérám v jejich prostředí. Jde také o odpovědnost zaměstnavatelů vůči svým zaměstnancům. Děkuji a ještě jednou gratuluji k této zprávě.